Je pense qu'on doit faire la clarté sur les responsabilités éventuelles des forces de l'ordre et que la diffusion du film de Thierry Michel sur cette question est un gage qui pourra contribuer à rendre cette clarification possible. Deuxième chose, Madame Ashton, la liberté de la presse.

La dernière chose vous en avez parlé c'est l'insécurité à l'est. Ce qui se passe est très inquiétant.

Ntanganda est extrêmement inquiétante et a aggravé encore la situation. Il se dit d'ailleurs que des ressortissants rwandais avec des armes lourdes opéreraient dans cette région. Dans ce contexte, je vais un peu plus loin que vous je pense que, non seulement, il faut dire les choses mais il faut interroger aussi les autorités rwandaises. Oui ou non, y a t il implication passive ou active du Rwanda dans la présence de ressortissants avec des armes lourdes alors qu'il y a embargo sur ces armes au Congo? Je pense que nous devons, là aussi, agir non seulement pour souhaiter la paix dans cette région mais, surtout, pour vérifier quelle est ou non l'implication éventuelle d'autorités rwandaises. Nous ne pouvons pas rester sans rien dire à ce sujet. Voilà trois choses que je vous propose de mettre en œuvre assez rapidement, indépendamment je le souhaite comme vous de notre engagement à long terme pour les populations congolaises qui attendaient tant de ces élections et qui sont, aujourd'hui, tellement déçues et en si grande difficulté.